Señor Presidente, la Unión Europea sigue siendo, con el 40 de llegadas, el mayor destino turístico del mundo. Es, por ello, un motor económico generador de empleo que favorece igualmente la integración de las zonas rurales. Pero la demanda turística ha cambiado en los últimos años. Por eso he apoyado el objetivo de crear un marco común de producción sistemática de estadísticas europeas armonizadas sobre la oferta y la demanda de los Estados miembros, y de adaptar, por ser necesario, el marco jurídico para recoger las nuevas tendencias, como las visitas de un día de duración. La recogida de información sistemática es una herramienta necesaria para definir unas políticas eficaces y facilitar las decisiones en el sector privado. He defendido también la introducción de las cuentas satélite, porque demostrarían mejor los efectos del turismo en la economía y el empleo y nos habrían permitido definir las políticas de futuro con un mayor acierto.